che avrebbe consentito una più ampia interpretazione delle limitazioni del diritto esclusivo, ogniqualvolta occorre contemperare quest'ultimo con la libertà di espressione artistica. Tuttavia, abbiamo ritenuto apprezzabile la previsione di un apposito considerando a garanzia del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e in particolare della libertà di espressione. Altrettanto apprezzabile è la garanzia introdotta per il libero transito dei farmaci generici, senza trascurare la necessità di contrastare il traffico di farmaci e cosmetici contraffatti, che per questa ragione sono spesso pericolosissimi per la salute dei cittadini.